El nuevo Horizonte define tres grandes prioridades clave para garantizar mejor futuro a las próximas generaciones lucha contra el cambio climático, economía digital y salud. Hoy escuchábamos precisamente las palabras emocionadas de Greta Thunberg en la reunión de la Comisión ENVI, y lo hemos repetido en este hemiciclo muchas veces actuar contra el cambio climático es urgente y necesario, no es una opción. Debemos seguir liderando esta lucha desde la Unión, pasando de palabras a hechos.

Y, en este sentido, desde aquí hemos planteado que el 35 de los fondos del programa sean destinados a actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático, yendo incluso más allá del planteamiento inicial de la Comisión. En segundo lugar, economía digital, para que la Unión siga siendo un polo de atracción de ciencia y conocimiento a nivel mundial. Por ello, Horizonte será el mayor programa a nivel mundial dedicado a la investigación y el desarrollo. Para garantizar nuestra independencia, ni podemos ni queremos quedar detrás o en manos de otras potencias como los gigantes asiáticos o los Estados Unidos.

Necesitamos más investigación en salud, y dedicaremos una parte importante de los fondos a la lucha contra el cáncer —también el cáncer infantil—, pero sin dejar atrás la investigación en enfermedades raras y de salud mental, que afectan a miles y millones de europeos.